Spoštovani predsedujoči, hvala za besedo. Vsi pozdravljeni, poslanke in poslanci, in tudi predstavniki ministrstva! Zadeva pa taka! Podatki raziskav v letu dva tisoč sedemnajst kažejo, da se nadaljuje trend zmanjševanja števila kmetijskih gospodarstev, ob tem pa se povečuje obdelovalno površino. Povprečno kmetijsko gospodarstvo obdeluje šest cela devet hektarja kmetijskih zemljišč, kar je skoraj za četrtino več kot leta dva tisoč. Tudi velikih kmetij je več kot leta dva tisoč, in sicer skoraj za petdeset procentov. Da obrazložim pojem velike kmetije. Za velike kmetije oziroma za veliko kmetijo šteje kmetijsko gospodarstvo, ki obdeluje več kot dvajset hektarjev kmetijskih zemljišč, seveda v uporabi. Ta velika kmetijska gospodarstva zdaj obdelujejo že tretjino vseh zemljišč. Kar je približno sedemnajst procentov več kot leta dva tisoč. Podobno na področju živinorejskih gospodarstev. Delež gospodarstev, ki redijo več kot trideset glav živine, se je v obdobju od leta dva tisoč do leta dva tisoč šestnajst povečal in je za petdeset procentov večji. Tako ta gospodarstva redijo devetintrideset procentov vseh glav živine oziroma za šestnajst procentnih točk več kot v letu dva tisoč. Ob tem pa je zanimivo, da zmanjševanje oziroma umiranje malih kmetij ter obenem skokovita rast velikih kmetij več kot očitno nimata pozitivnega vpliva oziroma učinkov na sam obseg pridelave in prehrambeno samooskrbo. Proizvodnja raste zgolj v tistih kategorijah, kjer smo že samooskrbni. Medtem ko v ostalih stagnira. Slednje pomeni, da je večja proizvodnja dejansko namenjena izvozu, ne pa povečevanju prehranske varnosti Slovenije. Slovensko kmetijstvo, zlasti male kmetije, potrebujejo določene sistemske spodbude, ki bi naredile kmetovanje bolj rentabilno in samooskrbno. Predlagana novela Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, s katero želi predlagatelj se preh, v tem primeru SDS, doseči pravično in razumno obdavčitev slovenskih kmetov, se se naloge po mojem oziroma našem mnenju loteva na napačnem koncu. Potreben bi bil poseg na področje Zakona o dohodnini, in sicer tako, da bi bili veliki, veliki obdavčeni bolj in manjši manj. Tam bi bilo potrebno sistemsko bolje strukturirati razrede, ne pa po sistemu uravnilovke omejiti deleže vrednosti katastrskega dohodka. S čimer so na boljšem spet veliki. Tako tudi s tovrstno politiko načrtno prispevamo k, k ukinjajo malih kmetij, ki v večini skrbi za slovensko podeželsko krajino. Ustvarjanje kmetijskih gospodarstev, ki bi bila po površini čim večja, je po eni strani pritisk nekaterih vplivnih sektorjev predelave in prodajne prodaje hrane. Pri čemer se zasleduje ekonomska paradigma, neomejene rasti. Povsem zanemarja pa se socialne, kulturne, okoljske in trajnostne vidike kmetovanja, ki jih s seboj prinašajo manjše in srednje kmetije, zlasti za območje, kakršno je Slovenija. In predvsem našega področja, kot so Haloze. Pri naši oceni novele gre za tisto načelo, ki ga v Levici zagovarjamo na vseh drugih področjih, na vseh drugih področjih. Žal smo pri tem osamljeni, saj večina še zmeraj prednostno omogoča davčne odpustke za najbogatejše, s čimer siromaši državni proračun, s tem pa tudi obseg sredstev, ki bi se morala namenjati za socialne transferje in vlaganje v z zdravstveni, izobraževalni, pokojninski ter drugi ter druge sisteme države. Te sisteme zaradi izkrivljanja, ne, neproporcionalne strukture financirajo najmanjši oziroma ekonomsko najšibkejši najšibkejši členi družbe. In njihov denar uporabljamo tudi za strukturna vlaganja in pomoči, ki gredo, žal, velikim. Tako mali na različnih ravneh vedno znova s svojim delom financirajo velike, v tem primeru tudi velike kmetije. Male kmetije bistvu bi financirale velikim kmetijam. Ko smo v Levici poskusili z vnosom določbe, o dodatni obdavčitvi kapitala, da se kapitalski dobički vštevajo v dohodnino, so vplivna omrežja preko nekaterih političnih opcij želela to preprečiti z različnimi načini neposrednega političnega in medijskega pritiska. Tu vidimo prihodke, ki jih kot država lahko namenjamo pobudam in oprostitvam, ki bi veliko pravičnega vzpostavile razmerja med posameznimi kmetijskimi gospodarstvi, če smo na področju kmetijstva. Novela zakona, ki jo obravnavamo, poskuša trajno znižati vrednost katastrskega dohodka. To se to se žal počne pavšalno, za vse kmetije enako, čeprav je jasno, da bi največ spodbude potrebovale predvsem manjše kmetije. Ki pa bi od predlaganega znižanja imele le malo koristi, saj katastrski dohodek zaradi majhnosti obdelovalnih površin ne vpliva bistveno na njihovo dohodnino. Štirideset procentov odstotkov kmetij je manjših od treh hektarjev. In večina jih je na območju z omejenimi dejavniki. Kjer so bonitete nizke. Katastrski dohodek tu redko preseže sto evrov na hektar na letni ravni. Znižanje, ki ga želi uvesti predlog novele, bi tako nominalno koristil zlasti in predvsem velikim kmetijskim gospodarstvom. Večino posledic pa bi prevalil na najmanjše deležnike. Zato v Levici predloga zakona ne bomo podprli. Hvala.